Vielen Dank auch an die Kommission und an die rumänische Ratspräsidentschaft, dass dieses wichtige Dossier noch aus der Blockade herausgeholt werden konnte.

Um auf Herrn Krasnodębski einzugehen Auch wir appellieren, wir fordern von der Bundesregierung, dass diese gemeinsamen Regeln auch eingehalten werden.

Das war auch nie die Absicht dieser Gesetzgebung

Nur Tage nach der Einigung hat der russische Energieminister erklärt Von der Stunde an, zu der Gas durch die Nord Stream Pipeline fließt, wird der Transit durch die Ukraine eingestellt. Angela Merkel hat versprochen, sie hat es zur Bedingung für Nord Stream 2 gemacht, dass der Transit weitergeht. An dieses Versprechen muss man sie, glaube ich, nicht erinnern

Ich möchte da dies meine letzte Rede nach vielen Reden zu unserem Verhältnis zu Russland sein wird hier sagen, dass ich dringend dringend fordere, dass die Europäische Union ihre Abhängigkeit von Russland im Energiebereich überprüft. Denn es würde auf Dauer unserer Sicherheit schaden, wenn wir ein aggressiveres Russland durch wachsende Energieimporte stärken und eigentlich die Investitionen in den militärischen Komplex in Russland durch unser Geld stärken würden.